Hvala lepa. Prostovoljni gasilci opravljajo tisto delo, ki ga pravzaprav marsikdo noče - ali iz strahu ali pa, ker jim je vseeno. Za tujo lastnino. Za svojo se vedno borijo. Zato je ta zakon še toliko bolj pomemben. In potreben. Ta sprememba je pravzaprav en majhen korak k izboljšanju. Ampak boljše takšen korak kot noben korak. Mene skrbijo te ta mnenja koalicije, ki pravijo, da bomo - to bo - vlada bo sistemsko reševala zadevo, da bo bolj poglobljeno reševala zadevo. Ampak meni se zdi, da to nekako, spominja na tisto na tisti, stavek iz Alana Forda, ki pravi: "Mi ničesar ne obljubljamo in to izpolnjujemo." Žalostno je to, da vlada noče ničesar narediti na tem področju. Siromašenje proračuna - so rekli nekateri, da je ta zakon. Ne vem, če je to siromašenje proračuna. Ker gre za reševanje imovine in ljudi. Življenj. S tem, da ti prostovoljni gasilci dajo na razpolago lastno življenje in lastno zdrave zdravje. Vlada miži. Ni ji pa problem dati desetine ali pa stotine milijonov za razne LGBT-organizacije, migrantske organizacije, razne mirovne inštitute in podobne zadeve. In ko bo nekoč gorelo v teh inštitucijah, bi lahko rekel, - bo pa ogenj v strehi. Kdo bo gasil? Tisti, ki so tam v službi, nikakor ne. Migranti - bog ne daj, kje pa. A bojo kakšni drugi taki okrog skakali pa gasili? Ne bojo. Razen kakšen mogoče s kakšno majhno kanglico za rožice zalivati. Delodajalci niso navdušeni nad tem, da bi prostovoljni gasilci, manjkali z dela. Zaradi tega, ker imajo s tem samo problem. Ta zakon to rešuje. In mislim, da bi bilo smiselno, da se to uporabi - in in da se to sprejme. Seveda kakor poznam delovanje sedanje koalicije - sprejeto to ne bo. Zaradi tega, ker ne sme biti sprejeto. Zaradi tega, ker je to vložila opozicija. In če je vložila opozicija, tudi če se zruši država, nič ne sme biti sprejeto. "Bomo že mi kasneje sistemsko popravili zadevo." In kolikokrat je že bila sistemsko popravljena zadeva? Od Cerarjeve vlade naprej še nobena. In teh sistemskih popravkov se nabira že ogromno. Če bi jih prešteli, jaz mislim, da vsaj o enih štiriinsedemdeset je takih obljubljenih sistemskih popravkov. In teh popravkov seveda ne bo, ne bo, ker je vladi vseeno za določene segmente. Ampak jaz ne vem, če je kdaj kdo od vladne koalicije bil v kakšni, dejanski akciji, ki so bili gasilci. Mi smo bili tudi v teh akcijah, ko se je gasilo, in smo tudi pomagali gasiti in vemo, kaj je to, in vemo, kako ti gasilci riskirajo svoje življenje, in še posebej, če pogledamo glede tistega zažiga tamle dol, v Vrhniki, ko je gorela svinjarija, ko je strupeni plini so se ustvarjali, kajti nekateri pravijo, da je bila tam tudi proizvodnja oziroma predelava narkotikov. Vse to so gasilci vdihavali. In kaj so dobili od tega? Nič. Nič. Tukajle noter gre za en milijon in pol na mesec približno za teh petdeset tisoč operativnih prostovoljnih gasilcev. To so tisti, ki so vedno pripravljeni vskočiti, sredi noči ga zbudijo, vstane in gre pomagat drugim. Komu pa vi pomagate, dragi koalicijski partnerji? Razen svojim žepom nobenemu.